Señor presidente. No hemos variado nuestra postura sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo, un Estado artificial creado bajo cobijo de una intervención militar, fuera de la legalidad internacional y de las Naciones Unidas, con el apoyo, además, de grupos que han violado gravemente los derechos humanos. No es baladí recordar que se vulneran los principios de soberanía e integridad territorial garantizados por el Acta de Helsinki y que existe una Resolución del Consejo de Seguridad, la 1244, que no se puede poner por un acto unilateral. Hoy ochenta y dos países de las Naciones Unidas, cinco de ellos de la UE, no reconocen esta declaración unilateral de independencia. La Unión no puede utilizar el Derecho internacional como un traje a medida. El ingreso kosovar en organismos y organizaciones internacionales no es la vía de la solución. La solución pasa por acompañar el diálogo entre las dos partes dentro de la legalidad internacional.